Klinische Studien sind unverzichtbar für die medizinische Forschung und für die Entwicklung neuer und besserer Medikamente und Behandlungsmethoden.

Es geht um wichtige ethische Fragen, um Transparenz und um Schutz von Risikogruppen Minderjährige, Menschen mit geistiger Behinderung, Schwangere. Ein europäischer Ansatz zur Regulierung der klinischen Studien ist absolut notwendig. Die Studien werden in den meisten Fällen in zwei oder in mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt.

Mit dieser Verordnung gelingt es uns, den Verwaltungsaufwand zu senken. Der Kompromiss berücksichtigt die Bedürfnisse aller Beteiligten. Ohne die Zustimmung der Ethik Kommission kann nun keine klinische Prüfung mehr stattfinden. Die Klärung der Rolle der Ethik Kommission ist eine wichtige Änderung im Kommissionsentwurf.